in den verschiedenen Städten und Regionen Chinas zu gleichen Rechten kommt. Gerade die internationalen Beziehungen können hier sehr viel helfen.